Deshalb eröffnete man dort keine Botschaft, sondern eine Ständige Vertretung.

Aber niemand kam auf die Idee, die Ständige Vertretung nicht in Ostberlin zu errichten. Alle EU Staaten haben ihre Botschaften selbstverständlich in Ostberlin gehabt und nicht in Dresden oder Leipzig oder sonstwo. Es ist deshalb recht bemerkenswert, dass ein Staat wie Deutschland und auch andere EU Staaten, die Israel als Staat anerkennen, mit einer Kanzlerin, die sagt Die Sicherheit Israels ist die deutsche Staatsräson dass ein solches Land seine Botschaft nicht in die Hauptstadt, in die selbstgewählte, souverän gewählte Hauptstadt eines Staates legt. Und es ist des Weiteren bemerkenswert, dass die Hohe Vertreterin die Einstaatenlösung für ganz Europa und ihre Unterstützer die Zweistaatenlösung für Israel propagieren.